non rispondere agli obiettivi della solidarietà e dello sviluppo regionale. In un momento di crisi che attraversano gli Stati dell'Unione, subordinare il funzionamento di questa politica alla macrocondizionalità penalizzerà lo sviluppo e la crescita, che sono la base della nuova programmazione. La crisi economica ha dimostrato che gli squilibri di bilancio e quelli macroeconomici possono limitare l'utilità della politica di coesione e se le regioni, per non sforare i vincoli del Patto di stabilità, limitano la spesa dei Fondi strutturali, il rischio di una stasi è reale. Se vogliamo un'Europa della crescita e dello sviluppo, allora invito tutti a una riflessione prima del voto di domani.